Hoy estamos ante una lenta recuperación, entre el uno y el dos por cien, pero arrastramos una caída importante, pérdida de empleos y una escasa financiación para las empresas, y con diferencias entre Estados por las ayudas de Estado que cada uno recibe, siendo los Estados del Sur los que más sufren. El automóvil europeo tiene que mirar más allá de la crisis si quiere subsistir. Y se plantean cuatro pilares la inversión en IDi, las mejoras de las condiciones de mercado interior, la comercialización hacia el exterior y la inversión en capital humano. Hay que recalcular la situación en lo que este plan plantea y adaptarse a las nuevas demandas modelos más utilitarios, apuesta por los vehículos verdes y valorización del reciclaje. Y, sobre todo, hay una pauta que la empresa automovilística ha sabido establecer para subsistir, que es el diálogo social.